Jeder von uns, der die Bürgerinnen und Bürger vertritt und mit ihnen ständig in Kontakt ist, hat ein Ziel mit den Bürgerinnen und Bürgern Europas Europa weiterzuentwickeln, wettbewerbsfähiger zu machen, Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger Europas.